Kevés nálam kérlelhetetlenebb ellenfele akad Orbán Viktornak otthon, a hazai belpolitikában és itt az európai porondon. Ugyanakkor ma én nem tudtam támogatni, tartózkodnom kellett attól a szavazástól, amit a közös indítványban megtettek a frakciók, hiszen nem támogathatok olyan javaslatot, amely

Méghozzá azért nem támogathatom, mert otthon az Orbán rezsim médiagépezete mindenhol azt fogja harsogni, hogy Európa megtámadta Magyarországot. Ezzel a populista rezsim csak erősödik, és a vírus tovább terjed Európában, ezért ma tartózkodtam, de most mondom az Orbán rezsimnek, tovább küzdök ellene.